Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea raportului, deoarece comerțul electronic va continua să se dezvolte în următorii ani. De aceea, cred că este necesar ca la nivelul Uniunii să existe o abordare mai activă în domeniu. Potențialul sectorului trebuie valorificat pentru crearea de locuri de muncă, dar și pentru consolidarea pieței unice. Calitatea serviciilor de livrare este direct proporțională cu satisfacția și încrederea consumatorilor. Spun acest lucru pentru că și eu, la rândul meu, achiziționez foarte des produse de pe internet și mă aștept ca livrarea lor să se facă în cele mai bune condiții și cât mai rapid. De aceea, trebuie să remarc faptul că lipsa transparenței, durata și prețul mare de livrare sau incertitudinile cu privire la politicile de returnare sunt probleme întâlnite cel mai des.